În Comisia pentru afaceri externe tocmai avea loc o discuție cu ministrul ucrainean, Konstantin Grișcenko, care încerca să îi convingă pe membrii comisiei că în Ucraina justiția e independentă, și tocmai atunci a picat vestea că fostul prim ministru, Iulia Timoșenko, a fost condamnată la

E o situație ușor suprarealistă și asta nu ne aduce aminte decât de tipul de judecată și de asumare a responsabilității din vremea stalinismului. De altfel, nu puțini sunt comentatorii care au calificat procesul Iuliei Timoșenko ca un proces stalinist. Și atunci, dacă lucrurile stau așa, mă întreb de ce trebuie să continuăm să facem ceea ce facem de câteva luni bune. Noi am spus ceea ce spunem astăzi în momentul arestării Iuliei Timoșenko. Ianukovici nu a fost deloc sensibil la acest discurs, și atunci de ce să punem problema continuării unor negocieri pentru un acord de asociere, când unul din parteneri este, de fapt, un stalinist? În opinia mea, negocierea acordului de asociere trebuie blocată. Doar un asemenea semn politic foarte clar poate să îl facă pe Ianukovici să înțeleagă poziția noastră. Pentru că altfel, dacă vom continua să ținem aceste discursuri și să spunem hai să ne vedem cu Ianukovici, hai să îi mai explicăm o dată, mă tem că ne va păcăli, așa cum Stalin i a păcălit pe unii dintre occidentali mulți, mulți ani de a rândul.